búið er að lækka fjárveitingar til uppbyggingar í fangelsismálum hjá okkur sá fjárlagaliður er átta milljónir króna í fjárlögunum og lækkar um hundrað sjötíu milljónir frá síðustu fjárlögum það er hins vegar opnað á það að ríkið selji litla og stóra hraun og það hafa verið samningaviðræður í rúmt ár um það mál og væri ágætt að heyra hvort hæstvirtur dómsmálaráðherra getur upplýst okkur um hvort samningar hafi tekist þannig að það komi inn fjármagn til að fara í uppbyggingu á litla hrauni þó maður viti að sú fjárveiting mundi samt ekki duga þó að það land yrði selt það er alveg ljóst að yfirvöld hafa stefnt að því lengi að byggja upp stórt fangelsi á höfuðborgarsvæðinu svokallaður fjórði áfangi í áætlun og það yrði þá sextíu og fjögur rýma á höfuðborgarsvæðinu og valtýr sigurðsson fyrrverandi forstjóri fangelsismálastofnunar skrifaði um það ágæta grein fyrir síðustu jól það hefur líka komið fram að það hefur verið samkeppni á milli sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og þá innan innan sveitarfélagamarka nýjar höfuðstöðvar lögreglunnar eftir að við sameinuðum

var rædd á fyrri stigum um að það yrði reist stórt fangelsi á hólmsheiðarsvæðinu sú lóð er í uppnámi af hálfu skipulagsyfirvalda reykjavíkurborgar og það hafi komið dómsmálaráðuneytinu í opna skjöldu og við þá umræðu opnaði hæstvirtur ráðherra á að skoða til hlítar hvort það væri unnt að sameina byggingu lögreglustöðvar og byggingu fangelsisins eða byggja eina byggingu og hefur verið upplýst að það vanti lóð það sé verið að leita að lóð fyrir um ári síðan sendir aðstoðarmaður hæstvirtur fjármálaráðherra árna mathiesen böðvar jónsson bréf til sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og er að falast eftir lóð fyrir höfuðstöðvar lögreglunnar og það kemur fram í fjölmiðlum núna í lok febrúar að lúðvík geirsson bæjarstjóri í hafnarfirði segist ekki hafa fengið nein svör varðandi það að hafnarfjörður er búinn að bjóða lóð í hellnahrauni fyrir slíkar höfuðstöðvar og fangelsi